Recent, un grup de șase state membre a cerut Comisiei Europene să reintroducă obligativitatea vizelor pentru statele din Balcani, invocând ca motiv solicitările false de azil. Cred că este o cerere nefondată și greșită din două punte de vedere în primul rând, abuzul sistemului european de azil este posibil numai din cauza slăbiciunii interne a acestuia. În loc să limităm libertatea de circulație, ar trebui să grăbim adoptarea și implementarea noului pachet privind azilul. În al doilea rând, această soluție ar fi identică cu cea luată de Canada în urmă cu trei ani, când a reimpus vizele pentru cetățenii cehi. La acea dată, toate țările UE au criticat guvernul canadian, iar acum nu fac decât să i urmeze exemplul.

Cetățenii din Balcani trebuie să poată circula liber în UE, la fel cum cetățenii cehi, români și bulgari trebuie să poată călători liberi în Canada sau în Statele Unite.